Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich ergreife das Wort, um mich nach jahrelanger gemeinsamer Wanderung hier in Straßburg bei den Mitgliedern dieses Hauses zu bedanken, bei diesem Parlament. Ich werde auch noch am Anfang der Tätigkeit des nächsten Parlaments hier sein, aber ich werde in diesem neuen Parlament meinen guten Freund Elmar Brok sehr vermissen. Ich bin mit ihm 40 Jahre lang durch dick und dünn gegangen, wir haben gestritten, wir haben uns geeinigt, wir haben gelacht, manchmal auch geweint.